Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen!

Von welchem Geld werden die finanziellen Anreize bezahlt?

Wo ist die parlamentarische Kontrolle für eine solche Politik? Das, was Sie hier ins Haus stellen, führt ausschließlich dazu, dass Sie eine neue Troika Politik organisieren, eine neue Troika Politik, eine gescheiterte Politik vollführen, ohne dass Sie die Schlussfolgerungen aus der völlig unbalancierten, marktradikalen, aber unsozialen Troika Strategie gezogen haben. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie die Musik bestellen, dass die Kommission dazu nickt und dass dieses Haus anschließend die Veranstaltung aus dem europäischen Haushalt finanziert. Das wird nicht aufgehen. Das Europäische Parlament wird eine andere Politik von Ihnen einfordern.